A my tu v Európe si povieme No takáto absurdnosť, to by sa tu jednoducho nemohlo stať!

Úradník, šéf štatistického úradu, ide byť odsúdený za to alebo bol odsúdený za to že povie pravdu.

13 Grécko sa tak či tak dostalo do najťažších možných problémov nie kvôli tomuto pánovi Georgemusovi, ktorý povedal, ako sa veci majú, ale kvôli tým vládam, ktoré zadlžovali krajinu, ako keby neexistoval zajtrajšok.